Diese Verhandlungen sind dringend notwendig, weil wir die Renationalisierung, den Mangel an Zukunftsverantwortung und die Fülle von Absichtserklärungen bei gleichzeitiger Einstimmigkeit nicht hinnehmen dürfen, sondern die Situation und das Ergebnis verbessern müssen. Die Europäische Union ist kein Bankomat, und wir sind auch kein Basar. Wir sind eine Rechts und Wertegemeinschaft. Wir wollen die europäische Demokratie stärken. Wir wollen eine glaubwürdige Zukunftsgemeinschaft sein, und wir sind den Menschen und dem Miteinander und der Zukunft verantwortlich, nicht den Parteistrategien und nicht dem Rechtspopulismus und dem Nationalpopulismus, der leider in unseren Mitgliedstaaten wächst. Wir brauchen Mut, Anstand, Verantwortung und Haltung. Die Reden vom Herrn Präsidenten Michel hier sind anders als die Kommunikation des historischen Ergebnisses von 750 Milliarden ja, das ist historisch von vielen zu vielen Staats und Regierungschefs in den Mitgliedstaaten, denn diese ist nationalpopulistisch und nicht von der europäischen Verantwortung und diesem historischen Ergebnis geprägt. Ich sage daher sehr klar Wir als Europäisches Parlament treten dafür ein keine Entscheidung ohne die Bürgerkammer Europas, kein Geld bei Verletzung des europäischen Rechts und unserer Werte, Rücknahme aller Kürzungen auf Kosten unserer gemeinsamen Ziele in Bildung, Forschung, Sicherheit, Klimainvestitionen und sozialen Zusammenhalt, Einführung eines Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und von Eigenmitteln zu einem verbindlichen Rückzahlungsplan mit Ecken und Kanten. Die Einstimmigkeit muss fallen, damit die europäische Demokratie stärker wird.